Energia nucleară a fost o opțiune la un moment dat promițătoare. Ne am asumat însă doar o parte din costurile ei. Fukushima ne obligă să decidem dacă vom investi cu prioritate în noi tehnologii de generare mai puțin periculoase. De asemenea, e marea problemă a gestiunii deșeurilor radioactive, care va ocupa atenția multor generații de acum înainte. Aceste deșeuri sunt periculoase și pentru că pot constitui o armă în mâna unor grupuri teroriste. De aceea gestiunea combustibilului uzat poate deveni un coșmar, fără o cooperare internațională. Summitul de la Seoul ne amintește și un eșec, cel al neproliferării. Coreea de Nord este o astfel de țară care a nesocotit acordurile internaționale și s a dotat cu armă nucleară.